Il testo, ampiamente approvato in commissione TRAN, è un passaggio fondamentale del pacchetto Mobilità, al fine di decongestionare le strade europee dalle merci e favorire lo spostamento di queste ultime su altre modalità di trasporto più sostenibili a livello ambientale. Di fronte ai cittadini europei, che oggi più che mai chiedono tutela e rispetto dell'ambiente, l'impegno da parte di questo Parlamento a favore di una mobilità più sostenibile è decisamente necessario e auspicabile.